Ďakujem za vaše príspevky k tejto diskusii a vyslovujem hlboké presvedčenie, ktoré, si myslím, zdieľali sme spolu počas rokovaní všetci, že táto smernica presahuje politické kontroverzie, pretože je o ľuďoch, je o pacientoch a je v prospech záchrany života. Verím, že viac orgánov a viac úspešne liečených pacientov pomôže vrátiť viac ľudí do plného života, pre ich rodiny, pre ich nové miesto alebo opätovné miesto v pracovnom procese a zmení ich kvalitu života rozhodujúcim spôsobom. Otvorenosť, prístupnosť, bezpečnosť, kvalita, disponibilita, altruizmus, viac živých darcov, bezodplatnosť a dobrovoľnosť to sú všetko princípy, ktoré sme v tejto direktíve zohľadnili všetci spoločne. Verím, že táto direktíva poskytne viac orgánov aj vďaka posilnenej spolupráci a výmene medzi jednotlivými krajinami ponad hranice a že toto bude európske členské štáty opäť rozhodujúcim spôsobom spájať.